Zdaj navedli ste torej, da je bilo pet odraslih oseb v tem grobišču oziroma morišču, ali kako bi rekli, niste pa povedali, kako so umrli, ker navedeno je bilo, da je vsaj eno od trupel bilo zažgano oziroma zoglenelo. Me zanima še to. Glede na to, da gre za bunker oziroma pač zaklonišče ali karkoli že, ali preiskujete tudi, kaj se je tam dogajalo. A je šlo to za, torej objekt Udbe ali kaj drugega. Kaj bo s tem objektom v nadaljevanju oziroma kdo je lastnik? Ker navedeno je bilo, da so ravno zaradi lastništva odpirali vse skupaj. In po pač poročanjih medijev je tam en del tudi zabetoniran. Ali ste to odstranili, ugotovili, a je žrtev mogoče več, da ne bomo tako kot v Hudi jami potem, ko so se odstranile vse betonske ovire, ugotovili, da je trupel bistveno več. Zdaj po nekaterih podatkih naj bi šlo za hrvaške državljane. Vi sicer pravite, da ni bilo najdenih takih ostankov ali pa predmetov ob truplih, da bi lahko to zagotovostjo trdili. Ali v takem primeru obveščate recimo Republiko Hrvaško, če gre za njihove državljane, da trupla potem odpeljejo ali jih pač pokopljemo v v naših grobnicah in grobiščih. In še to, a ne. Govorili so, da naj bi se takrat, ko so se te stvari dogajale, da naj bi to varovala tudi policija. Saj vemo, v prejšnjem sistemu se je to pogosto dogajalo, ker je bila pač policija v službi države in je varovala tudi kršenje človekovih pravic in tako naprej, in me zanima, če obstaja kakšni dokumenti v arhivih policijske postaje ali pa kaj podobnega ali kakšna poročila, ki bi to dokazovala.